et je compte sur le paquet victimes pour les peaufiner je veux souligner que, finalement, tout ceci sonne, aujourd'hui, comme une évidence, comme un prolongement logique de la construction toujours plus poussée d'un espace européen de liberté et de justice et au fond, de l'établissement d'un ordre juridique qui y corresponde. Cela témoigne d'une certaine dose d'audace politique et de la volonté de dépasser des postures politiciennes pour une grande majorité d'entre nous, afin d'avoir un outil clair de coopération pénale qui représente un peu, comme Mme Reding l'a souligné tout à l'heure, une vraie politique des droits en Europe, c'est à dire une politique concrète des personnes, en particulier pour les femmes qui peuvent être menacées dans leur intégrité physique, une politique qui corresponde à la liberté de circulation qui existe depuis longtemps, donc une politique des droits.